um klukkan eitt þrjátíu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um vanda smærri fjármálafyrirtækja málshefjandi er höskuldur þórhallsson hæstvirtur viðskiptaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa